El viento es comunitario, las mareas también.

La situación es muy dura. Adoptemos un criterio amplio para unas condiciones que lo reclaman en el Arco Atlántico. El afecto comunitario en forma de compensaciones ha de llegar a estos sufridos europeos.